Pani Komisarz! To sprawozdanie w Komisji Kultury zostało poparte jednogłośnie, wszyscy uznali, że to jest dobry projekt. I rzeczywiście tak jest, on jest niekontrowersyjny, wychodzi naprzeciw tym wartościom, o których mówimy. Akurat to sprawozdanie jest jak gdyby jednym z tych, które w całej tej izbie znajdują pełne poparcie, nawet jeśli, tak jak to powiedziała pani komisarz, sytuacja Szwajcarii jest specyficzna.